Nous avions déjà la Banque centrale européenne, nous aurons bientôt le Fonds monétaire européen, le FME. Comme le Fonds monétaire international, le FME, cet instrument totalitaire, aura pour mission de prendre le contrôle des politiques budgétaires des États sous prétexte de leur attribuer quelques subsides en cas de crise financière. Or, le sommet de la zone euro du 14 décembre adoptera une mesure pour aggraver artificiellement la panique des marchés financiers. Il s'agit de la révision des clauses d'action collective dans les émissions de dette publique. Cette révision facilitera les pertes en capital des investisseurs privés, qui, en conséquence, fuiront au moindre risque de dérapage budgétaire de l'État. Cette supercherie institutionnelle de l'Union européenne utilisera la stratégie de la peur sur les marchés pour justifier la mise sous tutelle d'un État par le FME, dirigé par l'Allemagne évidemment. L'Italie risque d'être la prochaine victime de ce totalitarisme financier. Cette nouvelle trahison des peuples, comme toujours, est portée par M. Macron, qui a fait cadeau de la révision des clauses d'action collective à l'Allemagne.